Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljena, gospa ministrica, ostali ministri, kolegice, kolegi! Moje vprašanje se nanaša na, Maribor in sicer glasi se takole. Direkcija za infrastrukturo je na podlagi načrta razvojnih projektov ter finančnega proračuna Republike Slovenije že od leta dva tisoč štiri skrbnik za mesto Maribor, zelo dveh zelo zelo pomembnih cestnih infrastrukturnih projektov, to sta južnega dela zahodne obvoznice med Streliško cesto - Kardeljevo cesto, hitro cesto skozi Maribor ter mariborsko vzhodno obvoznico ter povezovalne ceste med cesto Proletarskih brigad in Limbuško cesto. Predvsem gradnja prve prometnice, torej južne obvoznice je za je za mesto Maribor zelo pomembna, saj bo po izgradnji predstavljala glavno tranzitno prometno žilo v smeri zahod-jug in zahod-vzhod, kar bo v veliki meri ožje mestno središče razbremenilo prometa. Državna cesta J ena pomišljaj ena, ki poteka po cesti Proletarskih brigad vse do Ptujske ceste, je danes preobremenjena z devet tisoč PLDP-ji, kar povzroča velike prometne obremenitve, s tem pa posledično vse večje nezadovoljstvo prebivalcev, ki ob tej cesti tudi živimo. Nenavadno je, da se praktično nič ne dogaja na tisoč štiristo metrov dolgi prvi etapi med Streliško cesto in Kardeljevo cesto, na kateri je bilo s strani direkcije že leta dva tisoč trinajst pridobljena kompletna projektna dokumentacija faze PGD in PZI, s strani ministrstva za infrastrukturo pa je bil potrjen tudi investicijski program za gradnjo. Po mojih informacijah manjka še manjši del zemljišč, ki bi jih bilo potrebno odkupiti za gradnjo, žal pa pri reševanju pravno-premoženjskih zadev kot zadnjega nerešenega problema na tej trasi v zadnjih nekaj letih s strani ministrstva in direkcije ni bilo pravega elana, ki bi omogočil, da se vsi odprti pravno-premoženjski problemi zaprejo in se seveda s tem omogoči pridobitev gradbenega dovoljenja ter omogočitev javnega razpisa za pričetek gradnje prve etape. Isto velja tudi za odsek povezovalne ceste med Cesto proletarskih brigad in Limbuško cesto, ki bo razbremenila mestne vpadnice. Torej, zavedam se, spoštovana gospa ministrica, da ste na položaju šele tri mesece, da vsega zamujenega pač še niste morali opraviti, vendar vas kljub temu sprašujem: Kaj bo ministrstvo oziroma pristojni storilo, da se bodo prometne težave zaradi nedokončanega prometnega sistema državnih cest v Mariboru pričele reševati bolj aktivno, kot so se do sedaj? In kdaj se bo pravzaprav pričela gradnja obeh navedenih prometnic? Hvala lepa za odgovor.